Señor Presidente, en la Unión Europea hay 30 millones de personas que sufren malnutrición y otros 79 millones viven por debajo del umbral de la pobreza. La mayoría dependen de la ayuda alimentaria prestada, en especial, por los bancos de alimentos. Un 40 de los fondos necesarios para ofrecer estos alimentos procede de las aportaciones de la Unión, a través del Plan Europeo de Ayuda a los Más Desfavorecidos.

En abril el Reglamento fue parcialmente revocado por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, reduciendo el presupuesto destinado a ayuda alimentaria de 500 millones de euros a 133 millones. La construcción de la Unión Europea se ha inspirado históricamente en el principio de la solidaridad. Por eso, ahora, señor Presidente, más que nunca invocamos el compromiso de la nueva Presidencia polaca y del Parlamento Europeo para ayudar a los más desfavorecidos y restablecer el crédito presupuestario ahora tan limitado.